Frau Präsidentin, Herr Kommissar Lewandowski, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es geht um ein Kernprojekt der Europäischen Union, es geht um eine Kernkompetenz der Europäischen Union, nämlich zivile Konfliktbearbeitung und Konfliktprävention. Wir machen uns lächerlich, wenn wir nicht in der Lage sind, dafür die notwendigen Mittel aufzubringen! Ich möchte ausdrücklich betonen, dass es hier nicht um eine Konkurrenz mit den humanitären Mitteln geht, ausdrücklich nicht!

Ich möchte Sie ausdrücklich bitten, Herr Kommissar Lewandowski Initiieren Sie einen Transfer auch für das Instrument für Stabilität und Frieden, so wie Sie das bereits für die humanitäre Hilfe vorschlagen!